Debaty, dyskusje, negocjacje dotyczące międzynarodowego porozumienia klimatycznego w Kopenhadze trwają nieprzerwanie od miesięcy. W tym informacyjnym szumie, gdzie jedne kraje licytują się i nawzajem przeganiają w deklaracjach coraz to ambitniejszych celów, inne natomiast wysuwają wielkie oczekiwania, jeszcze inne całkowicie bierną postawę, łatwo zatracić nadrzędny cel tego historycznego wręcz porozumienia. Chodzi przecież o walkę ze zmianami klimatu, które mogą doprowadzić do prawdziwej katastrofy ekologicznej.

Mam wrażenie, że opinie obywateli Europy coraz bardziej rozchodzą się z opiniami elit politycznych. I to jest niebezpieczne w tej materii po prostu, aby te propozycje, które są wysuwane na forum Kopenhagi, nie były traktowane jako swojego rodzaju swoisty dopust boży czy wymysł elit politycznych. Potrzebna jest praca edukacyjna z obywatelami, za co powinna odpowiadać Komisja Europejska. Walka ze zmianami klimatycznymi nie może być traktowana jako kaprys bogatych państw, które chcą narzucić swój punkt widzenia pozostałym. Uważam, że w tej materii Komisja i przedstawicielstwa muszą stale kontynuować politykę informacyjną i edukacyjną. Potrzebna jest też silna polityka wspierania poszukiwania skutecznych technologii przechwytywania dwutlenku węgla z produkcji źródła energii, jakim jest węgiel. Ta technologia winna uzyskać taki sam status polityczny jak i inne źródła energii odnawialnej. To powinien być priorytet prac Europejskiego Instytutu Technologicznego, który powołaliśmy niedawno z siedzibą w Budapeszcie. I ostatnia kwestia koszty tworzenia specjalnego funduszu wspierającego walkę z klimatem powinny być równomiernie rozkładane na kraje członkowskie w zależności od stopnia ich bogactwa.